Quiero destacar, en mi intervención, la respuesta común que hemos dado desde el Grupo de los Socialistas y Demócratas a la Comunicación de la Comisión Europea. Hemos trabajado mucho para ello, aunque con escaso convencimiento de que este informe de propia iniciativa del Parlamento sea tenido en cuenta, ya que se presentan las propuestas legislativas en esta misma semana. No obstante, nuestro trabajo ha sido arduo y quisiera destacar alguna de las propuestas presentadas y apoyadas por mi Grupo. Debe defenderse el carácter común de la política agrícola comunitaria y rechazarse la renacionalización de esta política. La flexibilidad otorgada a los Estados miembros no debe llevar a distorsiones en la competencia, ni a nivel económico ni a nivel medioambiental.

Es necesario un presupuesto adecuado para la PAC, como mínimo del mismo nivel que el actual, en euros constantes, señor comisario. Eso es lo que queremos, así como un capping obligatorio europeo y modulado en función de los puestos de trabajo, el apoyo al relevo generacional y, finalmente, una PAC que apoye a los agricultores en la transición hacia una agricultura más sostenible.